frú forseti það er ákaflega mikilvægt þegar rædd er fjármögnun á þessari metnaðarfullu og góðu fjárfestingaráætlun að það sé hugað að smáatriðum og það sé sagt svona rétt frá það er auðvitað ekki hugsunin að nota allan arðinn sem kemur úr bankakerfinu eða alla upphæðina sem kemur af áætlaðri sölu eignarhluta ríkisins í bankakerfinu til þessarar fjárfestingaráætlunar það er heldur ekki hugsunin að nota

til þessarar áætlunar það er lagt upp með það að nota hluta af þessum væntanlegu tekjustofnum fyrir ríkið ég held að enginn hafi haldið öðru fram þegar peningur var lagður í bankakerfið á sínum tíma þá hélt enginn öðru fram en sá peningur mundi koma til baka og hér erum við sem sagt að gera ráð fyrir að peningurinn komi til baka annaðhvort með áætlun bankasýslunnar um sölu vissra eignarhluta ríkisins það vill stundum gleymast í umræðunni að ríkið á fjörutíu og eitt prósent í bankakerfinu á íslandi en hins vegar eru bankastjórnir ákveða að greiða arð mér finnst og það er hugsunin sem býr að baki þessari fjárfestingaráætlun réttlætanlegt að nota peninga sem koma inn í ríkissjóð með þessum hætti annaðhvort með því að greiða niður skuldir eða til að fjárfesta skynsamlega

þetta er þessi leið sem er leið að fara það er verið að nýta þennan pening

hins vegar á að sækja fé inn í veiðileyfagjald vissulega eru örugglega þeir til sem vilja ekki innheimta veiðileyfagjald eru á móti því en ég hef skynjað umræðuna þannig að menn vilji að þjóðin fái hlutdeild í auðlindarentunni en það sé deilt á útfærslur í því hér er lagt upp með það að þetta prinsippatriði fari í gegn vissulega og það er þá hluti af þessu veiðileyfagjaldi og vonandi í sem mestri sátt við sjávarútveginn við eigum eftir að sjá hvaða útfærsla kemur úr atvinnuveganefnd en það er þá bara hluti af veiðileyfagjaldi sem fer til þessara fjárfestinga

svo fagna ég því af heilum hug og hjarta að hér sé verið að auka fjölbreytni í atvinnulífinu og mér heyrist reyndar og ég fagna því líka vera sátt um útgjaldahlið þessarar áætlunar hún eykur fjölbreytni skapar traustari grundvöll undir velferð á íslandi og það eigum við að gera og það útilokar svo að sjálfsögðu ekki önnur verkefni eins og til dæmis í orkusölu sem vonandi verður líka grundvöllur á því markmiði að auka fjölbreytni